Această criză a demonstrat că avem nevoie de un mecanism mai bun de reglementare transfrontalieră și de supraveghere a piețelor financiare. Scopul principal al întregului pachet legislativ este menținerea stabilității financiare în Uniune, identificarea riscurilor existente în sistem din timp, precum și protejarea investitorilor. Este însă foarte important să nu se ajungă la o supra reglementare a pieței, care ar putea însemna mai multă birocrație și chiar corupție. Consider că cele trei autorități europene de supraveghere, precum și Consiliul European de Risc Sistemic, vor contribui la întărirea supravegherii la nivelul UE. De aceea, este important ca Parlamentul, Consiliul și Comisia să ajungă la un compromis cu privire la propunerile de îmbunătățire a reglementării și supravegherii cât mai curând.